Razumem, da obstajajo številne civilne iniciative, pa vendar, države je, da takoj in čim hitreje in najceneje izgradi to cesto in neha lagati Korošcem. Spoštovani predsednik vlade, v spodnji Savinjski dolini se seveda sprašujemo, zakaj država želi graditi hitro cesto do Velenja, ki bo sama izgradnja trajala šest let, dražja bo za več kot dvesto milijonov evrov več, uničila bo sto devetnajst hektarov najboljše kmetijske zemlje, porušila sto sedeminštirideset objektov, od tega triinštirideset stanovanjskih hiš, gradila tri tunele in pa enajst viaduktov, dolgih več kot osemsto metrov in visokih več kot trideset metrov, hkrati pa postavila še pet kilometrov protihrupnih ograj in ne nazadnje razselila štirideset družin oziroma sto petdeset prebivalcev, namesto da bi država gradila hitro cesto s priključkom v Arji vasi, ki bi bila zgrajena v samo letu in pol. stala bi vsaj dvesto milijonov evrov manj, uničila bi trinajst hektarov slabše kmetijske zemlje, razselila in oziroma porušila vsaj tri hiše, postavila samo en viadukt, in nobenega tunela. Z veliko bolj pametno izbiro bi Koroška bistveno hitreje prišla do hitre ceste, z ostankom denarja pa bi obnovili naše, uničene, katastrofalno slabe, ceste. Me resnično me skrbi, da se nismo iz zgodovine naučili ničesar. Ne smemo dovoliti, da bo severni del tretje razvojne osi novi avtocestni TEŠšest. In zato še enkrat poudarjam. Hočemo cesto za Korošce, ne za gradbene barone. Spoštovani predsednik vlade, med drugim ste v vaši koalicijski pogodbi zapisali: "Z razvojem okoljske in prostorske zakonodaje bomo zagotovili, da bo Slovenija prijazna tako do lastnikov, prebivalcev, kot tudi do turistov." In še drugega. Primanjkuje mi časa, da bi vse prebral. Zato pa se obračam na vas in upanje polagam na vas, da bo končno prevladala zdrava kmečka pamet. Hvala, gospod poslanec, gospod predsednik vlade, izvolite.